Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir heute die Debatte zu der wichtigen Frage der Patentierung von Pflanzen und Tieren führen und morgen auch abstimmen, und ich denke, die breite Mehrheit im Hause sollte auch bei denjenigen die Zweifel beseitigen, die noch welche haben.

Lassen Sie mich zum Anfang meiner Rede klar sagen Ein Patent auf Leben darf es nicht geben, und ein Patent auf konventionell gezüchtete Nutztiere und Nutzpflanzen lehne ich auch grundsätzlich ab. Hier ist eine klare Grenze, die nicht überschritten werden darf. Die Situation ist so, wie sie ist Man versucht halt unter Umgehung von Tatbeständen über die Patentierung von technischen Verfahren genau das zu erreichen. Man könnte ja fast von einer Art Goldgräberstimmung sprechen, wenn dann mehrere Tausend Anträge vorliegen, die das Ganze einfach versuchen.

Wir müssen also aufpassen Es darf sich ganz einfach nicht die Vielfalt unserer gentechnischen Ressourcen vermindern, und wir dürfen die Nutzung der Allgemeinheit nicht vorenthalten. Vor allem mit Blick auf die Landwirtschaft muss sichergestellt werden, dass unsere gentechnischen Ressourcen verfügbar bleiben und die landwirtschaftliche Produktion und Züchtung auch weiterhin möglich ist. Dabei ist unbestritten, dass geistiges Eigentum ausreichend geschützt werden muss, ohne aber den Zugang zu gentechnischen Ressourcen zu beschränken. Vor allem aber müssen wir die Frage klären, wie wir zwischen einem patentierbaren technischen Verfahren und einem klassischen Züchtungsverfahren unterscheiden.

Dabei muss ausgeschlossen werden, dass man über den Umweg der Patentierung eines technischen Verfahrens alle identischen Erzeugnisse, Gene oder gentechnischen Eigenschaften gleich mitpatentieren kann. Dieser Interessenausgleich ist sicherlich keine leichte Aufgabe, aber eine, der